De richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen is niet alleen overbodig, maar ook gevaarlijk voor de positie van klokkenluiders, journalisten en vakbonden.

Op 26 april zal ik bij het proces tegen Deltour aanwezig zijn.